Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Sicer nisem bila prijavljena v času obravnave zakona, ampak sem se prijavila zdaj ob delitvi časa. Predvsem za to, ker nisem mogla verjeti besedam sekretarke na ministrstvu. Ne vem, od kod vam ta samozavest, ampak jaz mislim, da si kar preveč upate, ko govorite o tem, da imamo eno najbolj urejenih družinskih politik na svetu. Jaz vam povem, da iz terena, in to, kar mislijo ljudje, je povsem drugače, kar govorite vi, in prekleto samozavestni ste. Nekoliko preveč za to, kakšno je stanje v tej državi. Zdaj, jaz nekatere stvari, ko je bila razprava in ko kar naprej govorimo, neke stvari niso sistemske, kje bomo jemali, kje bomo vzeli. Poglejte, enkrat v tej državi se moramo odločiti, kaj so prioritete in, prioritete so tiste, ki si jih moramo postaviti, tudi zato, da bomo ko družba v prihodnje napredovali. Zdaj, brez otrok nas ne bo. A je to naš cilj ali ni? Zdaj, za Slovensko demokratsko stranko in mene osebno je zelo pomembno, da, naredimo vse, tudi najmanjšo možno rešitev poiščemo zato, da bomo napredovali, kar se tiče naše rodnosti, in odločitev za, večje število otrok v družinah. Jaz neverjetno cenim tiste, ki imajo več otrok. Sama sem se odločila samo za enega, zato ker vem, kaj vse to prinaša in ne ne nazadnje, čemu se vse te družine morajo odpovedovati, čemu vse se morajo odpovedovati starši, da lahko takšne velike družine vzdržujejo. In na drugi na drugi strani pa iščemo nenehno izgovore, kako tem družinam, ne, omogočiti lepše življenje. Jaz imam včasih občutek, kot da ni želje, da bi imeli v Sloveniji več otrok, kot da je to nekaj tradicionalnega, nekaj preveč konservativnega in da to ne sodi v neki sodobni čas, ampak temu ni tako. Mi smo kot država ena najstarejših držav na svetu. To pa smo, spoštovana državna sekretarka. Ena najstarejših držav na svetu. In, zagotovo je še kako pomembno, da naredimo sleherni korak pri rodnosti. Zdaj pa, da se ustavim pri konkretnih rešitvah. Univerzalna pravica do pomoči v obliki nakazila. Pa v čem je to tako slabo? Zakaj so zdaj pač starši dolžni vzeti neke pakete, kjer se pač določi nekaj oziroma morajo pač vzeti nekaj v obliki teh tako imenovanih bonov. Zakaj jim ne omogočamo, da izkoristijo ta sredstva za tisto, kar menijo, da je najbolj pomembno za njihovega otroka. Jaz tukaj vidim samo koristek. Zakaj ne prepuščamo take odločitve staršem? Ne razumem, da mora vsako stvar posegati država, tudi v to, kaj bo dobila ob rojstvu oziroma s čim bo pač razpolagala družina. Tukaj jaz vidim samo pozitivno. Dvig ob novorojenčku, a ni to nekaj pozitivnega. Poglejte, marsikatere občine se odločajo, da dajo neke oblike ob rojstvu otrok v njihovi občini. Takšne in drugačne oblike, bom rekla, pomoči ali pa spodbude, ravno zato, ker pač vidijo v tem korist in potrebo. Zdaj, rečeno je bilo, da ni rečeno, da bo to povečalo, rodnost. Res je, ni rečeno, ampak ne nazadnje poglejte, saj tudi te, ki imajo danes večje število, otrok je prav, da jih nagradimo, da jim pokažemo, da nam je mar, in da je takšen ukrep samo v pozitivo celotni družbi. Ti otroci bojo nekoč odrasli, bojo davkoplačevalci, bojo skrbeli za naše starejše, za pokojninski sistem in tako naprej. In jaz tukaj pač res vidim samo pozitivno. In kar se tiče še dodatka za velike družine, pa dajmo enkrat spodbujati v tej državi, dajmo iskati tiste rešitve in načine, da nekaj dobrega naredimo in se, ne samo tisto, kar ...